Wenn man sich die internationalen Klimaverhandlungen ansieht, dann kann man schon ernüchtert sein. Das, was notwendig ist nach Ansicht der Wissenschaft, was wir uns auch gemeinsam vorgenommen haben, ist leider in weiter Ferne. Vor Kopenhagen hatten wir Erwartungen, die jetzt nicht erfüllt wurden, und deswegen müssen wir natürlich realistisch sein. Aber, ich glaube, Realismus heißt nicht Resignation. Wenn wir ein gravierendes Problem mit dem Klimawandel haben und davon bin ich überzeugt, auch als jemand, der eine wissenschaftliche Ausbildung genossen hat, und ich weiß, in der Medizin haben wir oft wesentlich weniger Wissenschaftler, die zu einem Konsens kommen, und da müssen wir uns daran halten, es gibt praktisch keinen Bereich der Wissenschaft, wo der Konsens so groß ist wie beim Klimawandel dann können wir die Hände nicht in den Schoß legen. Ich glaube, es ist auch keine gute Agenda für die europäischen Wahlen, wenn wir sagen, wir haben zwar ein Riesenproblem, wir haben auch versucht, es zu lösen, aber leider hat es nicht funktioniert. Wir müssen schon auch obwohl es schwierig ist Wege aufzeigen, wie wir das Problem lösen. Da hätte ich drei konkrete Wünsche an Rat und Kommission für die nächsten Monate.

Er war der große Klimaschützer, hat Gesetze eingebracht in den Senat, und er muss jetzt als Außenminister Verantwortung übernehmen und muss auch Risiken eingehen und muss innerhalb der Administration die Bremser an die Kandare nehmen, sonst verliert er seine Glaubwürdigkeit. Das muss in jedem Gespräch der Europäischen Union gegenüber den Amerikanern deutlich gemacht werden. Zweitens Stärken Sie die Allianz die in Durban stattgefunden hat, die dann in Doha wieder etwas schwächer war der Europäischen Union mit den Entwicklungsländern! Das ist eine Chance, und die muss gestärkt werden. Drittens, das geht an uns alle Wir müssen zu Hause die Vorbereitungen treffen. Wir müssen in der Klimapolitik jetzt darauf vorbereitet sein, dass es ein Jahr 2021 gibt. Deswegen bin ich persönlich für backloading, und ich bin persönlich dafür, dass wir möglichst schnell drei klare Ziele für 2030 festlegen, realistisch aber ambitioniert.